Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich dafür bedanken, dass es uns gelungen ist, diese gemeinsame Entschließung zu verfassen.

Das ist ein weiterer Meilenstein in dieser Entwicklung einer makroregionalen Strategie.

Wir sehen ja mit der Ostsee Region und auch mit dem Donauraum, dass es eine Strategie ist, die sich sehr gut entwickeln kann. Hier wurde schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Ich möchte diesen heutigen Tag auch dazu nutzen, mich bei all jenen, die sich in der Vergangenheit eingebracht haben, hier herzlich zu bedanken.

Es geht um einen sehr sensiblen Raum. Es ist ein Lebensraum, in dem Biodiversität in weiten Bereichen Gott sei Dank noch wirklich existiert, der aber natürlich durch die Ansprüche des Tourismus, durch die Ansprüche des Verkehrs, durch die Ansprüche auch an Energie bedroht ist. Das heißt, hier brauchen wir dieses konsequente Zusammenspiel der Regionen.

Wir sind natürlich fest davon überzeugt, dass wir eine Konzentration auf den Alpenraum, auf die Bergregion brauchen. Das kann aber ohne das intensive Zusammenspiel mit den Regionen, mit der Alpenregion, mit den Vorregionen, vor allem aber auch mit den Großstädten nicht stattfinden.